Señor Presidente, yo creo que a estas alturas a nadie se le escapa ya ya no es ningún secreto que el valor de este animal es altísimo, sobre todo en algunos mercados, como son los mercados asiáticos. De hecho, es tan preciado que algunos operadores han hecho y siguen haciendo trampas. Cada año, la CICAA adopta medidas de gestión cada vez más complejas, restrictivas, planes de recuperación, sistemas de documentación, restricciones relativas a la capacidad de los buques, y todos los años la Comisión Europea se felicita por el éxito de la CICAA, afirmando que, finalmente, la organización ha adoptado las medidas necesarias para reducir la pesca you you de atún rojo y que la situación está bajo control. Pero el tiempo pasa y las medidas supuestamente destinadas a garantizar su conservación, o mejor aún, su recuperación, o no llegan, o llegan tarde y de forma insuficiente. El cierre prematuro, hace sólo unos días, de la temporada de pesca para la flota de cerco, debido a que en solo 10 días se había agotado casi agotado la cuota asignada a la Unión Europea, demuestra que existe todavía en Europa un problema de sobrecapacidad y que esta amenaza enormemente la supervivencia de la especie. Las poblaciones no acaban de mostrar los signos de recuperación a medio plazo necesarios, antes al contrario. La situación de sobreexplotación de las dos poblaciones de atún rojo es ya bien conocida.

Esto, combinado con los elevados precios que se pagan por el pescado, sea este legalmente capturado o no, y las evidentes dificultades en el control de las actividades de pesca y de comercio demuestra que estos esfuerzos de la CICAA durante estos últimos 20 años son, al menos, insuficientes. Ahora son necesarias unas decisiones valientes algunas serán drásticas y seguramente dolorosas, pero es imprescindible tener visión de futuro y aplicar más que nunca el principio de cautela, tan ausente en la gestión de esta pesquería hasta la fecha. El informe que hoy votamos es una medida más, imprescindible, necesaria sin duda y, aun así, insuficiente. Esta nueva normativa, que me congratulo de haber consensuado con las diferentes instituciones, tiene como objetivo luchar contra la pesca ilegal de atún rojo y mejorar el control de las poblaciones del mismo. Este sistema establece que todo lote de atún ha de ir acompañado de la documentación exigida en cada fase, desde el momento de su captura, incluidos el desembarque, el transbordo, el enjaulamiento, el sacrificio, la importación, la exportación y la reexportación. La documentación debe ser validada en cada una de las fases por las autoridades del Estado competente, el Estado del pabellón, la almadabra o la jaula, y debe incluir información como los datos de captura, información sobre el exportador o vendedor, información sobre el transbordo, detalles de la instalación de engorde, información sobre el sacrificio, información comercial en definitiva. Tras la frustración que supuso para mucha gente, entre los que me incluyo, que CITES en su última reunión no incluyera el atún rojo en su lista de especies amenazadas, la pelota vuelve ahora al tejado de la CICAA. Tenemos en noviembre una nueva oportunidad, en París, para ver cuán determinante es la situación y, sobre todo, para asumir que ya no hay tiempo para más prórrogas, ni para artimañas jurídicas, ni para discursos falsamente optimistas. En París veremos si esta vez las partes contratantes y la Unión Europea es una de ellas están realmente comprometidas, de forma estricta y escrupulosa, con las recomendaciones científicas. Sé de su compromiso personal, señora Comisaria Damanaki, y tendrá todo nuestro apoyo para que respalde precisamente esta línea.

La próxima reunión será en 2013 y no olvidemos que si en CICAA, en noviembre, no encontramos las soluciones y el compromiso necesarios, CITES seguirá siendo y deberá ser una nueva puerta a la que deberemos llamar cuando sea oportuno.